Sería mucho más sencillo no faltar a la verdad y no decir lo que ha dicho usted que el Gobierno de Aznar excluyó a todos los puertos del Mediterráneo.